um klukkan þrjú í dag fer fram utandagskrárumræða um stöðu heimilanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt þriðju málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í tæpa klukkustund